Bár Kambodzsa az utóbbi 20 évben tett előrelépéseket a jogállamiság érvényesítése, az emberi jogok védelme, és a demokratikus rendszer kiépítése felé, ki kell mondanunk, hogy a kambodzsai hatóságok utóbbi években tett intézkedései egyértelműen visszalépésnek minősíthetőek. Az emberjogi aktivisták bebörtönzése, talán az egyetlen szabad média elhallgattatása, az illegális földkisajátítások és kilakoltatások egyértelműen arra utalnak, hogy a kambodzsai vezetés számára semmit sem jelentenek a demokratikus értékek. Az EU mint Kambodzsa legnagyobb támogatója nem nézheti tétlenül, hogy az országban legdurvább módon megsértik az emberi jogokat. 2013 júliusában sorra kerülő választások demokratikus jellegének biztosítását szigorúan számon kell kérje a nemzetközi közösség, ellenkező esetben felül kell vizsgálnunk az EU Kambodzsa együttműködési megállapodást, és az abban foglalt kereskedelmi preferenciák biztosítását.